Europejski Fundusz Społeczny od lat służy wzrostowi zatrudnienia oraz wspiera spójność gospodarczą i społeczną w państwach członkowskich. Jako najstarsze i jednocześnie skuteczne narzędzie finansowe Unii Europejskiej na stałe wpisał się w katalog funduszy strukturalnych. W mojej ocenie bardzo ważne jest to, abyśmy pracując nad rozwiązaniami finansowymi na najbliższe lata, mieli na względzie przede wszystkim ich wpływ na pobudzenie zatrudnienia, szczególnie zatrudnienia dla młodych, aktywizowanie ludzi młodych, stwarzanie im szans na podnoszenie kwalifikacji, wyrównywanie poziomów wykształcenia oraz zmniejszanie różnic w warunkach życia występujących w różnych państwach członkowskich i regionach. Nie możemy też zapominać o zwalczaniu rozmaitych form dyskryminacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Te działania to jedne z podstawowych celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego mając to na uwadze, ważne jest, aby na wszystkich poziomach, na których fundusz jest realizowany zarówno na europejskim, krajowym, lokalnym czy regionalnym służył on szeroko rozumianemu włączeniu społecznemu Europejczyków.